Dowodzą tego różne przypadki wielkich katastrof, które bardzo negatywnie odbiły się na jakości środowiska naturalnego, a co więcej pociągnęły za sobą później poważne koszty związane z przywracaniem środowiska do poprzedniego stanu.